Es ist nicht die Politik. In keinem der Mitgliedstaaten ist es die Politik. Es ist überall eine entsprechende Asylbehörde, die nach objektiven Gesichtspunkten überprüft, ob jemand Asyl bekommt oder nicht. Wir haben hier nicht die Kompetenz und das haben auch andere Regierungen nicht wie es von Ihnen gefordert wird, darüber zu entscheiden, ob Asyl ausgesprochen wird oder nicht. Das ist einzig und allein die Sache von Behörden, zu überprüfen, ob Asyl gewährt wird oder nicht.